Il est victime des spéculateurs, que je vais dénoncer dans quelques instants, lorsque j'aurai la parole. Mais il est aussi de mon devoir de souligner la responsabilité du gouvernement précédent qui a maquillé les chiffres pendant plusieurs années, et votre parti était au pouvoir pendant deux législatures au moins.